Moi, je pense que la Banque européenne d'investissement est un instrument de financement solidaire que nous sous utilisons en Europe, non seulement dans la zone euro, mais dans tous les États membres.

et de l'amélioration des réseaux de mobilité à l'intérieur de la partie sud de la zone euro et à l'intérieur des pays membres de l'Union européenne Bulgarie, Roumanie et autres, où des efforts supplémentaires en matière de mobilité doivent être entrepris.